Monsieur le Président, il y a quelques jours, les Kurdes d'Iran commémoraient le deuxième anniversaire de la mort du jeune Farzad Kamanga, jeune instituteur de 31 ans, pendu après quatre ans d'emprisonnement et de tortures. Son crime être un ennemi de Dieu. Il y a quelques jours avait aussi lieu le procès de six arabes ahwazis.

Ils étaient eux accusés d'inimitié à l'égard de Dieu. Leur crime défendre les droits de la minorité à laquelle ils appartiennent et commémorer les meurtres qui avaient eu lieu contre cette minorité lors de manifestations antérieures.

Il ne fait pas bon appartenir à une minorité culturelle ou religieuse en Iran. Il ne fait pas bon être une femme en Iran. Il ne fait pas bon vivre en Iran, où le nombre d'exécutions capitales semble s'accélérer en touchant également un nombre de plus en plus grand de mineurs. Alors, nous multiplions les résolutions. Dans quel but?

Tout le monde sait ici que les autorités iraniennes n'en ont rien à faire, passez moi l'expression. Il y a pourtant tant d'autres sujets dont nous aurions pu parler de façon plus utile, comme par exemple, la condamnation en Turquie à dix ans de prison de Mme Leyla Zana, pourtant prix Sakharov.